Ultimele două valuri de extindere a Uniunii Europene au adus numeroase beneficii, atât vechilor cât și noilor state membre, dar a ridicat, în același timp, o serie de provocări. La doi ani de la aderarea la Uniunea Europeană, România este printre țările cu cele mai reduse rate de succes în accesarea fondurilor europene.

Fondurile structurale și de coeziune sunt pârghii financiare, care pot duce la relansarea economiei, mai ales în condițiile actualei crize. În acest context, consider că avem nevoie de reguli simple de accesare a fondurilor structurale, pentru ca banii europeni să ajungă cât mai rapid la beneficiari. O atenție deosebită trebuie acordată eliminării tuturor acestor dificultăți, care blochează accesul la banii comunitari și descurajează oamenii în scopul obținerii de sprijin financiar european. Este necesar de a încuraja eforturile la nivel european, în vederea simplificării procedurilor de accesare a fondurilor destinate României, pentru a accelera punerea în aplicare și absorbția rapidă a acestora.